herra forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti við frumvarp til laga um breytingu á lögum númer áttatíu og sjö nítján hundruð níutíu og tvö um gjaldeyrismál frá meiri hluta viðskiptanefndar nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund jónínu s lárusdóttur jón þór sturluson og þóru margréti hjaltested frá viðskiptaráðuneytinu sigríði logadóttur og tómas örn kristjánsson frá seðlabanka íslands

vilhjálm egilsson frá samtökum atvinnulífsins eddu rós karlsdóttur hagfræðing ásgeir jónsson hagfræðing og ingólf bender hagfræðing herra forseti tilgangur frumvarpsins er að stuðla að stöðugleika á gengi íslensku krónunnar draga úr hættu á óeðlilegri gengislækkun og tilheyrandi erfiðleikum fyrir þjóðarbúið í heild fram kom hjá nefndinni að með frumvarpinu væri ætlað að leiða í lög þær hömlur á gjaldeyrisviðskiptum sem leiða af sameiginlegri áætlun ríkisstjórnar seðlabanka og alþjóðagjaldeyrissjóðsins um efnahagsmál í frumvarpinu felst að gjaldeyrishöftum öðrum en þeim er tengjast viðskiptum með vöru og þjónustu verði viðhaldið með þeim hætti sem kemur fram í frumvarpinu frumvarpið er því mikilvægur liður í heildaráætlun til að koma auknu jafnvægi á íslenskt hagkerfi

koma heimildirnar til viðbótar þeim úrræðum sem bankinn hefur til að stemma stigu við útflæði fjármagns þegar möguleikar á gjaldeyrisviðskiptum aukast tekið er fram að aðgerðirnar beinast ekki að vöru og þjónustuviðskiptum heldur fyrst og fremst að gjaldeyrisviðskiptum sem standa í tengslum við fjármagnsviðskipti í raun afléttir frumvarpið núverandi höftum af vöru og þjónustuviðskiptum og fagnar meiri hluti nefndarinnar því stofnunum evrópska efnahagssvæðisins verður tilkynnt um þessa ráðstöfun í samræmi við ákvæði e e s samningsins er það mat stjórnvalda að aðgerðir sem frumvarpið kveður á um rúmist því innan heimilda fertugasta og þriðju grein e e s samningsins í athugasemdum með frumvarpinu kemur fram að þriðju grein laga númer áttatíu og sjö nítján hundruð níutíu og tvö um gjaldeyrismál veiti heimild til að takmarka tiltekna flokka fjármagnsflutninga heimildin er tímabundin og einskorðuð við skammtímahreyfingar fjármagns en er ekki talin duga til að sporna við útflæði fjármagns við ríkjandi aðstæður þess vegna þarf að leiða í lög fyllri lagaákvæði um þetta efni þá eru í frumvarpinu ákvæði um viðurlagaheimildir fjármálaeftirlitsins vegna brota á lögum um gjaldeyrismál og er þeim ætlað að treysta þau úrræði sem seðlabankinn hefur samkvæmt lögunum ákvæði þessi byggjast á sams konar ákvæðum í lögum um fjármálafyrirtæki númer hundrað sextíu og eitt frá árinu tvö þúsund og tvö við umfjöllun nefndarinnar var ýmsum sjónarmiðum hreyft um frumvarp þetta og markmið þess meðal þessara sjónarmiða voru ákvæði til bráðabirgða sem skylda útflutningsaðila til þess að skila erlendum gjaldeyri inn í landið nokkuð var rætt um áhrif þessarar skyldu á útflutningsfyrirtæki og almenning í landinu vert er að taka það fram að ekki er um að ræða söluskyldu á gjaldeyri heldur einungis skyldu til að koma erlendum gjaldeyri inn í landið þá kom einnig til umræðu sú tímalengd sem frumvarpið gerir ráð fyrir að takmarkanir seðlabankans geti varað það er til þrítugasta nóvember tvö þúsund og tíu sem er tímalengd sameiginlegrar áætlunar ríkisins og alþjóðagjaldeyrissjóðsins um efnahagsmál fram komu áhyggjur af því að þessi tími væri of langur nefndin telur hins vegar mikilvægt að stjórnvöld og seðlabanki hafi lagaheimildina út þennan tíma þótt ljóst sé að þörf fyrir beitingu hennar verði endurmetin reglulega einnig var rætt um sjónarmið í tengslum við skuldbindingar íslendinga að e e s samningnum um frjálst fjármagnsflæði en það var mat fulltrúa utanríkisráðuneytisins að önnur evrópulönd muni sýna ráðstöfunum okkar skilning nefndin vill að reglur þær sem getið er um í bráðabirgðaákvæði frumvarpsins og seðlabankinn gefur út að fengnu samþykki viðskiptaráðherra verði endurskoðaðar eigi síðar en fyrsta mars tvö þúsund og níu og ber þá aftur að fá samþykki viðskiptaráðherra nefndin leggur ríka áherslu á hraða afgreiðslu þessa máls í ljósi eðlis málsins en mikilvægt er að afgreiða frumvarpið sem fyrst svo að markaðsaðilar geti ekki nýtt sér upplýsingar um fyrirhugaðar breytingar á lögum sér til hagsbóta en þjóðarbúinu til tjóns

erlendur aðili sem fjárfestir í atvinnurekstri hér á landi skuli eiga rétt á að fá yfirfært í hvern þann erlenda gjaldmiðil sem seðlabankinn annast reglubundna skráningu á móttekinn arð eða annan hagnaðarhlut og söluandvirði fjárfestingar í greinargerð með ákvæðinu kemur fram að þar sé kveðið á um rétt aðila til að flytja arð og söluandvirði eða annað

í öðru lagi er lögð til breyting á bráðabirgðaákvæði sem felur í sér að lagt er til að seðlabanka íslands verði veitt heimild til að veita undanþágur frá takmörkunum á fjármagnshreyfingum sem kunna að verða settar í reglum á grundvelli fyrstu málsgrein ákvæðisins við málsmeðferð slíkra mála gilda ákvæði stjórnsýslulaga slíkar ákvarðanir seðlabanka eru kæranlegar til viðskiptaráðherra sem fer með framkvæmd laga um gjaldeyrismál einnig er lagt til að ekki verði innheimt leyfisgjald ef undanþágur eru veittar meiri hluti nefndarinnar leggur því til að frumvarpið verði samþykkt með breytingum sem gerð er grein fyrir undir þetta álit skrifa ágúst ólafur ágústsson ásta möller ólöf nordal björk guðjónsdóttir árni páll árnason og birgir ármannsson að lokum herra forseti þá vil ég bæta því við að undanfarnar vikur þá hafa einmitt gjaldeyrisviðskipti verið takmörkuð með þessum sérstöku tilmælum seðlabankans vegna skorts á gjaldeyri það er því nokkur hætta á því að óbreyttu að mikið fjármagnsflæði fari úr landi um leið og skilyrði til gjaldeyrisviðskipta batna og það gæti leitt til verulegrar viðbótarlækkunar á gengi krónunnar og vegna skuldsetninga heimila og fyrirtækja getur slíkt valdið stórskaða fyrir efnahag þjóðarinnar og aukið á samdráttinn í efnahagslífinu en við breytingar á lögum um gjaldeyrismál sem við erum að mæla hér fyrir er seðlabankanum veitt tímabundin heimild til þess að takmarka þessar tilteknu fjármagnshreyfingar sem ekki snerta viðskipti með vöru og þjónustu ég vil taka það fram að við erum í rauninni að aflétta hömlum á alþjóðaviðskiptum með vöru og þjónustu sem hafa í raun verið að gilda þetta frumvarp er því nauðsynlegt sem fyrsta aðgerð til að koma hér á eðlilegum gjaldeyrisviðskiptum á íslandi á ný og byggja undir stöðugt gengi krónunnar við erum að reyna lágmarka líkurnar á frekari gengislækkun og óstöðugleika þessi heimild seðlabankans er tímabundin og nær gildistíminn til sama tíma og efnahagsáætlun stjórnvalda og alþjóðagjaldeyrissjóðsins eins og ég gat um áðan en þess er vænst að hömlur á fjármagnshreyfingar gildi í sem skemmstan tíma strax á morgun stendur til af hálfu seðlabankans í samráði við eftir samþykkt viðskiptaráðherra að birta þessar nýju reglur um gjaldeyrismál og á grundvelli þeirra laga sem við vonandi samþykkjum hér á eftir herra forseti þetta er auðvitað óvenjulegt mál það er margt óvenjulegt við það og hvernig við unnum það það eru kannski tvö atriði sem ég vil draga hér fram alveg í blálokin þetta mál er hluti af skilyrðum alþjóðagjaldeyrissjóðsins með því að leggja stein í götu þessa máls erum við að setja afkomu og aðstoð alþjóðagjaldeyrissjóðsins í uppnám og með því að setja afkomu imf alþjóðagjaldeyrissjóðsins í uppnám þá erum við að setja afkomu allra nágrannaríkja einnig í uppnám þannig að mér finnst ábyrgðarhluti hér að samþykkja ekki þetta frumvarp í ljósi þeirra upplýsinga sem við fengum hjá nefndinni um að þetta væri skilyrði og krafa alþjóðagjaldeyrissjóðsins og ég held að þingmenn þurfi að gera sér grein fyrir því

í raun og veru miklu máli að afgreiða þetta mál áður en markaðir opna almennt á morgun áður en menn geta farið að spekúlera í þessum ákvæðum sem hafa nú þegar auðvitað komið fram í dagsljósið ef við höfum ekki gert þau að lögum þá í kvöld við erum auðvitað ekki að gera lögin afturvirk þess vegna skiptir máli að þetta sé haft í huga þetta er löggjöf sem þarf að koma fram bæði eftir lokun markaða og fyrir opnun markaða ef svo má segja því hér eru einfaldlega talsverðir hagsmunir á ferð og mikilvægir liðir í því að auka hér stöðugleika í okkar blessaða hagkerfi og reyna að hjálpa íslensku krónunni til að komast aðeins aftur á lappirnar þess vegna tel ég þetta vera mál sem þingheimur ætti og vonandi geta sameinast um að hleypa hér í gegn hratt og vel